Herr Präsident, sehr geehrte Hohe Vertreterin! Vor wenigen Wochen habe ich an einer Wahlbeobachtungsmission zu den Parlamentswahlen in der Ukraine teilnehmen dürfen. Ich bin nach wie vor beeindruckt von dem Engagement der Menschen, vor allem der jungen Menschen, in der Ukraine und ihrem Einsatz für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, und ich glaube fest an die territoriale Integrität des ukrainischen Staates. Ich freue mich daher, dass als Ergebnis der Minsker Gespräche die Abhaltung von Kommunalwahlen in der Ostukraine steht, an denen Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa teilnehmen, um sicherzustellen, dass die Wahlen frei und fair ablaufen. Noch mehr freue ich mich, dass diese Wahlen erst stattfinden können, wenn sich Truppen aus dem Gebiet zurückgezogen haben. Deeskalation ist in jedem Fall zu begrüßen. Dies ist ein mutiger Schritt von Präsident Selenskyj und allen anderen beteiligten Konfliktparteien, und ich hoffe aufrichtig, dass wir diese Initiative unterstützen können.